Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, mes premiers mots seront pour féliciter le rapporteur, mon ami Jean Březina, qui a fait un excellent travail. Le Conseil européen du 4 février 2011, dit Conseil européen Énergie, a fixé une politique européenne ambitieuse de l'énergie destinée à donner l'assurance aux peuples européens qu'ils auront une énergie sûre, durable, au meilleur prix avec un approvisionnement garanti et qui contribue à la compétitivité européenne. Dans cette politique, issue de la stratégie Europe 2020, il est prévu d'investir dans le développement des technologies à faible intensité carbonique. La fission et la fusion nucléaires figurent parmi ces technologies énergétiques que nous, Européens, devons maintenir, développer et mettre en œuvre. Nous devons d'autant plus le faire que nous avons une avance incontestée et reconnue dans le monde grâce à nos entreprises, nos universités, nos ingénieurs, nos ouvriers spécialisés et nos centres de recherche. Je voudrais féliciter la Commission européenne, chère Madame Geoghegan Quinn, d'avoir rapidement fait cette proposition, le 7 mars 2011, avant la tragédie de Fukushima. Je voudrais soutenir cette proposition pour cinq raisons.

Nous nous réjouissons que l'Union puisse continuer à investir dans le domaine de la sûreté, qui évolue en fonction du progrès des sciences et des attentes de nos concitoyens. En troisième lieu, cette proposition permet de conserver notre avance mondiale dans les sciences nucléaires. En quatrième lieu, nous soutenons nos universités, nos centres de recherches et notamment je veux le souligner le Centre commun de recherche européen, qui font tous un travail remarquable. Enfin, elle permet de solutionner une partie du coût du financement du projet ITER qui va démontrer la faisabilité industrielle de la production d'électricité par la fusion nucléaire. Cela nous permettra de respecter nos engagements internationaux vis à vis de nos partenaires dans le projet ITER la Chine, les États Unis, la Russie, le Japon et la Corée du Sud. Bravo Madame la Commissaire, nous vous soutenons et merci.